Por eso, ha hecho falta el instrumento del Derecho penal contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Por eso, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior se empleó a fondo y algunos de sus miembros, yo particularmente, participamos en los trabajos de la comisión de investigación sobre los papeles de Panamá. Y las lecciones fueron claras. Ahí está la quinta Directiva para mejorar la transparencia, el intercambio de información, las unidades de inteligencia financiera, la prevención del nivel de implicación de determinados terceros países y la prevención del uso de instrumentos de prepago al servicio de la corrupción, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Pero tan importante como este compromiso legislativo es velar por su correcta aplicación e implementación en los Estados miembros. Por eso, urgimos a la Comisión, y este es el sentido de este debate, a que se emplee también a fondo en incoar la correcta implementación, la aseguración del cumplimiento del objetivo en los tiempos señalados por la Comisión